Tak czy owak, te sprawozdania nie znajdą się w porządku obrad ze względu na brak tłumaczeń. Czasu było za mało. Całkowicie popieram pańską opinię. Przepraszam, moja wypowiedź była zbyt daleko idąca.

Jedno oświadczenie Rady w sprawie sytuacji w Gwinei jako drugi punkt porządku dziennego. Oraz drugie głosowanie nad ewentualnymi projektami rezolucji w sprawie odszkodowań dla pasażerów.